La commission de la pêche a proposé ce rapport d'initiative parce qu'il nous faut aujourd'hui absolument développer l'aquaculture communautaire pour plusieurs raisons.

La majorité des États membres a même enregistré une diminution de l'activité aquacole entre 2001 et 2008 alors que la demande des consommateurs augmente régulièrement. Aujourd'hui, l'aquaculture en Europe n'a pas de cadre spécifique législatif, et donc pas de plan de développement à long terme. Grâce à une meilleure organisation, nous pourrons informer le consommateur sur la traçabilité environnementale et sociale des produits européens, ce qui n'est pas le cas avec certains produits en provenance des pays tiers.

Nous sommes tous des consommateurs et nous voulons être bien informés sur la qualité sanitaire et nutritive de ce que nous mangeons.

Une aquaculture européenne organisée et responsable nous permettra non seulement de créer des emplois, d'informer le consommateur, de soutenir l'activité au sein de l'Union, mais aussi de participer à l'approvisionnement de nos territoires avec des produits de qualité. Enfin, je souhaite ajouter que ce rapport est orienté vers la promotion d'une véritable politique européenne en faveur du développement durable de l'aquaculture, et que ce développement participera à la préservation des ressources sauvages.